Monsieur le Président, j'ai été membre de la délégation du Parlement européen qui s'est rendue à Sanaa en mai 2012 c'était une période d'optimisme quant à la transition politique. La solution qui a été négociée après dix mois de contestation et qui a abouti au départ de l'ex président Saleh en toute impunité et à l'arrivée au pouvoir du président Hadi, puis au dialogue national et finalement à un gouvernement transitoire, ont fait croire que la stabilité était garantie au Yémen.